Allora capirebbe che in Italia non ci sono posti di lavoro per rumeni o bulgari perché non c'è lavoro neppure per i cittadini italiani. Quindi, l'unica cosa da fare subito è bloccare per almeno due anni l'ingresso in Italia non solo degli extracomunitari ma anche, attraverso il meccanismo delle quote, dei cittadini che provengono dalla Romania e dalla Bulgaria, anche perché questi ospiti non invitati, una volta arrivati in Italia, pretendono da subito cure gratis e aiuti economici. Cure e aiuti economici che nemmeno i cittadini italiani hanno garantiti. L'Unione europea deve affrontare questo problema prima che le tensioni sociali che già ci sono esplodano in maniera molto pericolosa.